forseti við erum hér að ræða það að hæstiréttur íslands komst að þeirri niðurstöðu að ógilda bæri kosningu á stjórnlagaþing þetta er alvarlegt fyrst og síðast vegna þess að þetta er í fyrsta skipti í sögu lýðveldisins sem slíkt er gert og að því er ég best veit er þetta í fyrsta skipti í sögu lýðræðis vestrænna þjóða að almennar kosningar eru dæmdar ógildar við

við getum verið hér stóryrt um það hvert og eitt hver ber ábyrgð og hver ber ekki ábyrgð en það leiðir okkur ekki að neinni niðurstöðu í því hvort við ætlum og hvernig við ætlum að halda stjórnlagaþing það sem þarf að skoða og gera er að það er meirihlutastjórn á íslandi hún hefur meirihluta á þingi ef sá meiri hluti kýs að halda sér við fara á halda hér stjórnlagaþing fer sá meiri hluti aftur af stað hann fer yfir lögin hann setur upp á nýtt það sem hann tekur út þá vankanta og lagfærir vankanta og gerir þá hugsanlega betur og krefst þess að til þess að halda stjórnlagaþing þurfi í það minnsta fjörutíu og fimm til fimmtíu prósent kosningabærra íslendinga að taka þátt í slíku ef við ætlum að láta það hafa einhverja vísun í sjálfa þjóðina menn hafa talað hér um að þjóðin vilji þetta og þjóðin vilji hitt ég er ekki í sama flokki og þeir aðilar sem þannig tala en að baki mér sem þingmanni sjálfstæðisflokksins í suðvesturkjördæmi stendur hluti þjóðarinnar ég get ekki sætt mig við það sem þingmaður í suðvesturkjördæmi með stóran hóp stærsta kjördæmi sjálfstæðisflokksins á landsvísu að hér standi fólk og segi við mig að ég sé ekki fulltrúi þjóðarinnar og þjóðin vilji þetta og þjóðin vilji hitt ég frábið mér slíkan málflutning frú forseti vegna þess að baki mér sem þingmanni er stór hluti þjóðarinnar ég vil að ríkisstjórnin axli þá ábyrgð sem í því felst að þessar kosningar voru dæmdar ólöglegar vilji hún og meiri hluti þingmanna fara af stað með stjórnlagaþing að nýju byrji menn ferlið frá upphafi og standi þannig að málum að maður krukka ekki í til þess að lagfæra eitthvað til þess að koma áhugamáli sínu í framkvæmd maður hefur ferlið að nýju það hefst að nýju frá fyrsta punkti það verða sett lög það fara frambjóðendur gefa kost á sér það verða kosningar það liggja fyrir kosningar allt annað öll önnur aðferð frú forseti fyrir löggjafarvaldið hér er algjörlega óásættanlegt